Hunt thuis is een veilige plek, waar je niet hoeft te vrezen voor een aanval, een plek van vertrouwde relaties en bevestiging.

Niemand verwachtte dat in de 21e eeuw een staat, een permanent lid van de VN Veiligheidsraad dan nog wel, op zo'n flagrante manier het internationaal recht zou schenden.

In de resolutie wijzen we op de verpletterende verantwoordelijkheid van het Kremlin maar vragen we ook aan onze eigen instellingen en lidstaten om de druk en dus de sancties niet te verzwakken.